Señor Presidente, el pasado 6 de febrero, quince inmigrantes perdieron la vida ahogados a escasos metros de la playa del Tarajal, en Ceuta, como consecuencia de una actuación desproporcionada y, lo que es más grave, incumpliendo las leyes vigentes españolas, europeas e internacionales. Es inadmisible la actitud del Gobierno español, que ha tratado de ocultar la utilización de pelotas de goma contra personas que intentaban alcanzar la costa. Es intolerable que a los inmigrantes interceptados se les devuelva en caliente, sin identificarlos ni comprobar si tienen derecho al asilo. Por ello, exigimos a la Comisión Europea que depure responsabilidades ante esta gravísima violación de los derechos humanos y del propio acervo comunitario.

Pedimos a la Unión Europea que dé respuesta al aumento de la presión migratoria que sufren los Estados del sur mediante una política migratoria solidaria

combata las mafias que trafican con seres humanos, y refuerce Frontex y los mecanismos de alerta. En definitiva, una política de inmigración que no sea exclusivamente una puerta cerrada.